Magyar emberként természetesen nem szavaztam meg mert nem szavazhattam meg jó szívvel egy olyan társulási szerződést, amely az Európai Unió és egy olyan ország Ukrajna között jött létre, amely ország, amely állam folyamatosan és egyre inkább lábbal tapossa

A kárpátaljai magyarság félelemben él, a kárpátaljai magyarság menekül. Ez a társulási szerződés azt tartalmazza, hogy a feleknek az emberi jogokat tiszteletben kell tartani, az őshonos nemzeti közösségek jogait tiszteletben kell tartani.

Nem szoktam itt pártpolitizálni, de a szívem összeszorult, amikor a fideszes képviselőtársaim állva tapsolták ezt a gyalázatos társulási szerződést. És összeszorult akkor is, amikor a kárpátaljai magyarság választott képviselője ebben a vitában nem szólalt fel.